Maar wij moeten ons ook erg zorgen maken over wat Jihadi John en zijn vrienden aan het doen zijn in Syrië en in Irak. Ik begrijp niet, dat als wij dat verwerpen, als wij denken wat moeten wij hieraan doen, ondertussen al onze Europese regeringsleiders niet weten hoe snel zij naar Saoedi Arabië moeten afreizen om hun respect te betuigen aan de overleden koning. Saoedi Arabië! Het land dat het terrorisme helpt te financieren, het land dat net zulke barbaarse praktijken heeft als de IS, het land dat er niet voor terugschrikt om mensen stokslagen te geven, handen en voeten af te hakken, doodstraffen uit te delen. Dames en heren, dáár moet het begin zijn van ons anti terrorismebeleid!